Panie przewodniczący! W debacie na temat zagrożenia wirusem grypy chciałabym zacytować niektóre opinie internautów, jakie pojawiają się w odpowiedzi na medialną panikę stymulowaną dodatkowo komentarzami Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że powodem medialnej histerii jest chęć pozbycia się zmagazynowanych szczepionek lub nieskutecznego

Wymieniane reakcje społeczeństwa nie tylko świadczą o braku zaufania do tak zwanych autorytetów, ale mogą być powodem lekceważenia rzeczywistego zagrożenia pandemią w przyszłości. Wydaje się, że rozsądniej byłoby podawać informacje o zagrożeniu ewentualną pandemią grypy lub innej choroby po nieco dłuższych obserwacjach zachorowań oraz dokładnym zbadaniu wirusów i ich zjadliwości, co zapobiegłoby przekazywaniu niepełnych informacji, paniki i na przykład zabijaniu świń, które ma miejsce.